Schande omdat wij geen ernstige poging ondernemen om fundamenteel te besparen, bijvoorbeeld door het afschaffen van een aantal compleet nutteloze Europese instellingen, agentschappen en subsidies.

Dan zwijg ik nog over de 9 miljoen euro per jaar voor Europarl tv, de 3 miljoen euro die wij nu wegschenken aan de Turkse bezetters van Cyprus, en vele andere zinloze flauwekul. Een begroting van de schande ook, omdat wij er maar niet in slagen onze eigen vergoedingen en de eigen kosten van dit Parlement redelijk te houden. Wie deze kritiek hypocriet noemt, die kan straks de verminderingsvoorstellen bij de stemming goedkeuren. Dan is er geen hypocrisie meer en dan sturen we eindelijk onze eigen burgers een signaal dat ook wij, geprivilegieerden, tot een ernstige inspanning bereid zijn.